Panie Pośle, nie mogę nadużywać tego miejsca, ale muszę odpowiedzieć na Pana pytanie. Tak, to prawda, ta rezolucja będzie dokładnie o tym, ale zdaje się, że Pana grupa nie przyłączyła się do wspólnego tekstu.